Herr Präsident, werter Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen!

40 Jahre zu setzen.

Von daher befürworte ich den weitsichtigen Ansatz der Kommission. Schauen wir uns die ambitionierten Ziele der Kommission, die ich unterstütze, an mehr Sicherheit durch den Einsatz intelligenter Verkehrstechnologien, verbesserte Verkehrsführung durch multimodale Lösungsansätze, die Internalisierung der externen Kosten, und vor allem muss der Verkehr noch umweltfreundlicher werden. Es gibt gute Ansätze, ich verweise hier auf die Legislativvorschläge für umweltfreundlichen urbanen Verkehr bis zum Jahr 2015. Wenn wir schon beim Umweltschutz sind, möchte ich nochmals hervorheben, dass es unheimlich wichtig ist, die Treibhausgasemissionen weiter zu reduzieren.

Dabei muss darauf geachtet werden, dass letztendlich die Natur nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.